Voorzitter, de heer Rutte en andere regeringsleiders noemen dit een historisch akkoord. Ik zeg onzin! Opnieuw werden ze gegijzeld door de financiële markten, opnieuw gaan ze de banken helpen en opnieuw krijgt de belastingbetaler de rekening gepresenteerd. Hoe lang gaat deze waanzin nog door? Multinationals maken grote winsten BP in het derde kwartaal een nettowinst van 3,5 miljard euro. Worden deze winsten nu zwaarder belast, of wordt volstaan met het mantrum van bezuinigingen op uitkeringen en overheidsvoorzieningen, op verhoging van de btw? Dat zijn allemaal zaken die juist de zwakkeren en het mkb treffen en die leiden tot een duivelse spiraal van werkloosheid, krimp en nog meer overheidstekorten. Die duivelse spiraal moet doorbroken worden. Pak de speculanten aan, trap nooit meer in de val van deregulering. Zonder deregulering zouden de reserves van de banken al lang op orde geweest zijn. Verder is nog veel onduidelijk. Worden bonussen van bestuurders en andere bankiers nu verboden als banken steun ontvangen? Waarom worden bonussen sowieso niet verboden? Wat is er beslist over de splitsing van risicovolle en andere activiteiten van banken?

Het is vooral meer van hetzelfde.